Domnule președinte, domnule comisar, vreau să felicit și eu raportoarea.

Trebuie să ne gândim că sunt zone, țări în care creșterea animalelor, caprinelor și ovinelor este meseria de bază. E o sursă de câștig pentru acei locuitori, de aceea apreciez că raportoarea a atins toate subiectele, inclusiv cele legate de reglementarea pieței și, poate, domnul comisar ne spune într adevăr cum putem să îi protejăm pe producătorii de carne de oaie și capră din Uniunea Europeană, având în vedere scăderea din 80 cu 25 de milioane de capete, având în vedere importurile din piețele terțe. De asemenea, cred că este foarte important să se realizeze acel lanț valoric de la pășune până la prelucrarea cărnii și a laptelui de la cele două specii de animale.